Olyan témáról vitatkozik ma a Tisztelt Ház, amely jogosan háborít fel minden jóérzésű embert. Elítéljük a jelenséget, aztán elhisszük, hogy hasonló trauma csak más gyermekével fordulhat elő. Pedig mindannyiunk gyermekei veszélyeztetettek, a gyermekek szexuális kizsákmányolása és a gyermekpornográfia szedi áldozatait.

A nemzeti jogrendszerekben rögzített büntetések érvényesüléséért, illetve, hogy a mindennapi gyakorlat 's tükrözze ezt a küzdelmet. A tagállamoknak meg kell tenniük mindent a kereslet teljes visszaszorítására. Különösen figyelnünk kell az új online technológiák web kamerák, mobiltelefon, különösen az internet használat folyamatos kihívásaira ezen a területen. A blokkoló technikák bevezetése lehet ennek egyik módja, illetve a veszélyek tudatosítása a családokban, gyermekekben. Minden esetben hangsúlyoznunk kell, hogy ezek súlyos bűncselekmények, amelyek felderítéséhez nagyon fontos, hogy a tagállamok közötti bűnügyi adatcsere akadálytalanul megvalósulhasson, a támadók egységes nyilvántartásban szerepeljenek. Nagyon fontosnak tartom és elengedhetetlenül szükséges, hogy a nemzetközi, létező nemzetközi dokumentumokat ratifikálják a tagállamok, és a benne foglaltakat valóban végrehajtsák. El kell érnünk, hogy a gyermekbiztonság az EU valamennyi tagállamában központi kérdés legyen. Ehhez járul hozzá Angelilli asszony kiváló jelentése, amit szavazatunkkal is támogatunk.